Ja, najlepša hvala še enkrat, podpredsednik. Zdaj mislim, da se je v teh stališčih na neki način zakoličila so se zakoličili argumenti oziroma smeri, o katere bo ali bi lahko šla razprava. Zanimivo, da je praktično po celotnem spektru so ti argumenti skondenzirani. Se pravi, od SD-ja do SDS-a smo pravzaprav poslušali zelo podobne razloge, zakaj ta zakon ne podpreti, z izjemo SNS-a. Zdaj mogoče čisto načelno na začetku. Zdaj. En en od teh argumentov je ta, da moramo ohraniti nekakšno kredibilnost v mednarodnih institucijah, da moramo ohraniti tudi neko odzivnost in tako naprej. Skratka, to je, če prevedemo v neki bolj jasen jezik pač delati moramo tako, kot nam to zapovejo organizacije, v katerih smo članice. Mislim, da to je v nasprotju s tistim, kar je osnovna težnja tega predloga zakona. Se pravi, da skušamo demokratizirati ta postopek napotovanja vojakov in mislim, da to tudi dokazuje praksa številnih držav članic, tako NATO pakta kot tudi Evropske unije. Kot rečeno, sedemnajst je takih, ki so članice Evropske unije, ki poznajo točno takšno ureditev. Se pravi, ko parlament da soglasje oziroma potrdi kakršnokoli napotitev, to je dobra večina vseh držav članic. To je to je en en vidik, ne. Tako da ... Dalje bi mogli tudi na neki način malo postrani pogledati na argument, da smo enkrat pravzaprav že dali soglasje. To je bilo takrat, ko smo se odločili, da vstopimo v Evropsko unijo in v NATO pakt in v ostale evropske institucije. Mislim, da je pač to zelo kratek argument, ki ne zdrži nobene nobene racionalne presoje. Mislim, da ni nihče podpisal bianko menice za kakršnekoli misije, ko so ko smo se odločili ali pa so se odločili, da bomo postali člani NATO pakta, ne, in to mislim, da tudi argumentacijsko ne zdrži v, ne, nobenem primeru, ne. Mislim, da moramo v prvi vrsti slediti tistemu, kar je zapisano v Ustavi, in pri vsaki vsaki napotitvi vojakov razmisliti predvsem, ali je to v dobrobit državljank in državljanov Slovenije, ne. In mislim, da bom bomo kasneje tudi povedali, zakaj seveda temu ni tako, če že hočete, vsaj iz finančnega vidika. To je eno. Zdaj. Na neki način je tudi moč razumeti to, da je problem v neki hitrosti ali pa v učinkovitosti takšnega načina odločanja, ne, češ da bi to sila zakompliciralo postopke. Poslanec Mahnič je celo rekel, da je DZ ovira pri takšnih odločitvah, kar je tudi popolnoma nelogično. Državni zbor se lahko skliče v nekaj dneh in ne bi bilo to nič kaj počasneje od od od Vlade ali pa od trenutne ureditve. Zdaj, In še enkrat poudarjam, sedemnajst držav že pozna takšno ureditev. To so tudi večje države, ki imajo tudi ne nazadnje večjo vlogo v NATU, Nemčija in podobno, in mislim, da ni da njihova odločanja v parlamentu niso bistveno ogrozila interesov ali pa zavez, ki so jih dali NATO paktu takrat, ko se je recimo odločalo, da se gre v v določene intervencije, ne. Tako da. To je en vidik. Se pravi, lahko bi to naredili hitro. Po drugi strani pa se moramo seveda zavedati, da verjetno ne bi bilo nobene škode, če pristajamo na vaš diskurz, če bi Slovenija nekoliko počasneje kakršnokoli odločitev sprejela. Ne nazadnje si moramo zelo jasno priznati, da faktor slovenskih enot v takšnih operacijah ni tako velik, da bi prinesel neko pomembno spremembo spremembo pri takšnih operacijah. Nobena operacija zelo verjetno, ne, stoji ali pa pade na hitrosti ali pa sploh slovenski vpletenosti v takšno operacijo. Tako da ta odzivnost oziroma argument odzivnosti je popolnoma nesmiseln. In kot rečeno, tudi velike države so, ki imajo takšno ureditev, ko jo mi predlagamo, so znali biti odzivne ali pa tudi ali pa tudi ne, ampak so so se vseeno izpeljale izpeljale postopke, recimo leta dva petnajst, ko je britanski parlament podprl operacijo v Siriji. Zdaj tisto, kar je pa verjetno bolj ključno, je vprašanje tega, koliko so pravzaprav resne zaveze, ki jih kakorkoli kakršnakoli koalicija pravzaprav da. Zdaj koalicijska pogodba, ne, en del argumenta, ki gre proti koalicijski pogodbi, je ta, da bo opravljena javna predstavitev mnenj o Resoluciji o strategiji nacionalne varnosti. Zdaj, tisto, kar ste pozabili vsi člani koalicije povedati, je to da, sprva ni bila mišljena nobena javna in široka razprava o tej resoluciji, ampak ste jo že dvakrat želeli zelo na hitro na Odboru za obrambo sprejeti. Drugo, kar je pa ključno pri tej razpravi, je to, da Resolucija o strategiji nacionalne varnosti nima nobene zveze s tem zakonom. Resolucija je sicer zelo podrejena nekemu neki ideologiji varnosti, če jo naj tako poimenujem, in seveda, razmišlja o vseh možnih grožnjah in vsem skupaj, ampak niti na eni strani ne pretresa vprašanja, ali je smiselno, da Vlada sama napotuje vojake na misije ali bi to moral storiti Državni zbor ali pa kakšni, kaj drugega. Ravno tako ni novela zakona, ki jo mi predlagamo, v nobeni v nobeni točki ne spreminja pravzaprav koncepta varnostnega sistema Slovenije, samo spreminja to, kdo je tisti, ki odloča o tem, ali bomo slovenske vojake pošiljali v tujino ali ne. vprašanje razprave o resoluciji je seveda lahko bistveno širše - ali sploh želimo vojsko, ali želimo, ne vem, močnejšo civilno zaščito ali kar kaj tretjega, ampak to ni danes na mizi in to ni predmet tega zakona, tako da, to je tako argument, ki skuša skreniti smer debate v nekaj čisto "nepertinentne" nepertinentne smeri. drugo, koalicijska pogodba, mislim, da je zelo jasna. V koalicijski pogodbi nikjer niste zapisali, da boste šli prenavljat Zakon o obrambi v celoti. Mislim, da je tudi zelo jasno, zakaj, glede na to, da gre za manjšinsko vlado, ki ima načeloma triinštirideset glasov, Zakon o obrambi pa zahteva kvalificirano večino šestdeset glasov, je zelo jasno, da takšnih obširnih sprememb Zakona o obrambi ne bo možno v tem mandatu sprejeti, in mislim, da se tega zavedate, tako na ministrstvu kot v koaliciji, in zaradi tega je tudi pravzaprav pristal samo ta parcialni del v tej vaši koalicijski pogodbi. Se pravi, da se dejansko razmisli in spremeni prakso, napotovanje vojakov na misijo v tujino in tako je tudi zelo jasno zapisano v koalicijski pogodbi, ne. Citiram: "Pristojnost napotovanja Slovenske vojske v tujino bomo skladno z novelo Zakona o obrambi, EPA tisoč štiristo sedem, prenesli na Državni zbor." In to je točno novela, ki smo jo mi predlagali v prejšnjem mandatu, leta dva šestnajst, ki je dobesedno identična tej, ki jo predlagamo danes. Takrat smo jo, kot je bilo že povedano v stališču, predlagali zaradi tega, ker je vlada spet odločala, da bo provocirala in seveda ne sledila tistemu namenu, za kar je namenjena Slovenska vojska v Latviji. Danes jo vlagamo zato, ker menimo da, glede na to, da se zelo malo stvari, ki so dorečene, s to vlado izvaja, da bomo nekako spodbudili vlado k temu, da se vsaj odpre ta razprava in da se kakšne spremembe dejansko zgodijo, ampak očitno tudi temu ne bo ne bo tako. Zdaj, kar se tiče parcialnosti, ne, in delnega urejanja. Večina strank trenutne koalicije - govorim o SMC-ju, SD-ju in DESUS-u - ni imelo nič proti parcialnim spremembam Zakona o obrambi, ko ste spreminjali sedemintrideseti a člen in vojski podelili policijska pooblastila. Takrat, ko je šlo za zelo, za neko parcialno spremembo, ki je bila v bistvu v škodo državljankam in državljanom te države, niste imeli pomislekov, tu, ko bi pa v bistvu razširili demokratično odločanje ali pa vsaj tudi transparentnost in javno debato o tem, pa nasprotujete, ker gre za parcialno rešitev. Zdaj, tisto, kar je pri tem delu, se pravi, kar se tiče koalicijske pogodbe, ključno, je očitno, da so stvari, ki so tam notri zapisane, predvsem zapisane z nekakšno figo v žepu, ne in mislim, da je so stvari, ki so bile tam zapisane, predvsem zaradi tega, da se čim prej oziroma da čim prej sklenete to koalicijsko pogodbo, sestavite vlado in potem pozabite na to, kar je bilo zapisano. Zato še enkrat, predlagamo mi to danes, ker menimo, da so pa vseeno neke stvari dobre, ki so bile tam notri zapisane. Mislim pa, da bo praksa, oziroma jasno je že bilo iz stališč, da bo praksa bistveno drugačna. Zdaj, mi smo to s to vlado sklenili tudi neki sporazum o sodelovanju za letošnje leto in na podoben način se določeni projekti iz tega sporazuma zaključujejo. Čisto konkretno, recimo Zakon o zdravstveni dejavnosti, sprememba triinpetdesetega c člena, ki bi morala ki bi morala preprečiti privatizacijo zdravstva v Sloveniji, je bila kljub nekim zavezam ali pa nekim jasno zapisanim zagotovilom, je potem v proceduri padla. Podobno najdemo v tem sporazumu neki zakon o nekem večinskem posredovanju, ki bi omejil stroške posredovanja nepremičnin, kar bi predvsem bilo v korist v korist najemnikom in tudi najemodajalcem, saj bi se jim znižali stroški. Stvar je bila tudi usklajena, pa koalicijske poslanske skupine niso dale podpisov pod zakon. Ne nazadnje pa, recimo prenos stanovanj iz slabe banke na stanovanjski sklad, ki bi se moral zgoditi z zakonom, se je potem naknadno vlada odločila, da bo v škodo stanovanjskega sklada opravila neki odplačni prenos zgolj manjšega dela nepremičnin, kar seveda ne bo prispevalo k reševanju te problematike, h kateri h kateri ste se zavezali tudi v koalicijski pogodbi, ne samo v tem sporazumu z Levico. In jasno kaže na to, kakšen bo modus operandi te vlade. Tako da mislim, da ne gre toliko za to, da si želite vi še v tem mandatu to vprašanje ponovno odpreti, ampak da se ga da čim prej iz mize in da se ne pojavi še enkrat. Zdaj, zakaj ni samo pomembno, da se da se da bi bile te napotitve transparentne, demokratične, ampak je potem potrebno na to vprašanje tudi razmišljati z vidika, ali so smiselne za Slovenijo ali ne. Zdaj po nekih dlje časa trajajočih podatkih, recimo če vzamemo neki razpon deset let, nas tovrstne misije stanejo približno približno trideset milijonov letno, ne. Sami stroški članstva v NATU so bistveno višji. Tudi tam smo okoli šestinštirideset milijonov letno in lahko se vprašamo, komu služijo takšne misije v tujini in komu pravzaprav služi članstvo v NATU. Tisto, kar je ključno, je seveda to, da se pravzaprav zavedamo, komu služi, a ne. In to je bilo jasno tudi že na začetku mandata, kot je nekdo v stališču tudi omenil. Po eni strani to služi samim strukturam, se pravi tudi slovenskim birokratom, ki so v strukturah NATA, predvsem po drugi strani pa NATU kot takem, ne, ki zahteva visoke izdatke države oziroma izdatke iz proračuna za oboroževanje. In v resnici služijo takšne stvari zgolj zgolj orožarski industriji. Ne, pač te zahteve tudi misije, vojaki, morajo biti opremljeni tako in tako, recimo, dve bataljonski skupini sta zelo specifični in neuporabni za delovanje Slovenske vojske na domačem ozemlju, so pa uporabne za delovanje v Natovih milicah po svetu. In tam potem pridejo ti stroški in in te težnje po teh dveh odstotkih BDP-ja. Tako da to so tisti, resnični resnični interesi. In vi te interese postavljate pred neko transparentno, demokratično in javno razpravo o teh vprašanjih. Mogoče še zadnja stvar. Nekajkrat smo slišali, da bi morala stroka odločati, ne politika. Da je Državni zbor političen organ. Jaz se sprašujem, a ministri pa predsednik vlade niso politiki, niso politični organi, niso konec koncev oni tisti, ki na koncu odločajo. Tisto, kar je ključno, je pa mogoče obratna logika, ne. Ali boste se sklicevali na strokovnost in na to, da je potrebno strokovno debato opraviti zgolj pri Zakonu o obrambi ali tudi pri številu ostalih zakonov, kjer nisem še nikoli doslej pri nobenem stališču slišal, da ne bi smel Državni zbor odločati o stvareh, ker je Državni zbor politični organ. Ampak da bi raje to prepustili prepustili strokovni razpravi oziroma strokovnjakom. Skratka, mi menimo, da je ta zakon koristen, kot rečeno iz več vidikov. Po eni strani, ker bi odprl možnost za sploh javno debato o tem, ali je katera od misij smiselna, ali si pravzaprav želimo, da se napoti slovenske vojake na takšne misije. Po drugi strani, ali je v interesu - kakršnemkoli - slovenskih prebivalk in prebivalcev in seveda, da bi tudi jasno zastavili, kdo bo potem nosil odgovornost za takšne napotitve. Se pravi določeno število ljudi se bo odločilo, Državni zbor se bo odločil in je tisti, ki bo odgovarjal recimo za to, da je po napadu na Irak kaj kmalu bilo jasno, da ni bilo nobenega utemeljenega razloga zato, da se takšna agresija zgodi. Tako, da mislim, da to niso kar tako trivialna vprašanja, niso vprašanja, s katerimi bi morali zamahniti in se sklicevati na ne vem kredibilnost v zveze NATA. Dajmo biti kredibilni predvsem do naših državljank in državljanov oziroma prebivalk in prebivalcev in širiti polje demokratične razprave, ne pa ga na takšnih točkah skušati čim prej zatreti.